Hvala za besedo in hvala za vprašanje. Seveda področje bolniških nadomestil je v pristojnosti Ministrstva za zdravje, glede na to, da so nadomestila začasno odsotnost dela urejena ob zakonodaji, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Vendar pa glede na to na dejstva, da so sistemi socialnih zavarovanj izredno povezani, in ker gospod poslanec omenja tudi problematiko dolgotrajnih bolniških, bi opozorila, da sem bila tudi sama sicer da se bom tudi sama sicer posredno zavzemala za skrajšanje bolniškega staleža, in sicer preko boljše ureditve invalidskega postopka. Naš cilj je, da bi zavarovanci, v katerih je prišlo do zmanjšanja delovne zmožnosti lahko hitreje uveljavili pravice z invalidskega zavarovanja. Na ta način bi se ne nazadnje v določeni meri skrajšale tudi dolgotrajne bolniške. Hvala.